les mouvements de population n'ont jamais été aussi importants dans le monde.

Les politiques européennes, malgré les réalités, malgré les morts, se tournent de plus en plus vers le contrôle des frontières, la lutte contre les migrations dites irrégulières et le retour de ceux qui n'ont pas la chance d'accéder à des voies de séjour régulier parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit.

Tant mieux!

la protection internationale au cours des trois dernières années sont arrivés de façon irrégulière. On pourrait faire autrement. Monsieur le Président, 30 secondes, si vous le permettez, parce que moi aussi, c'est ma dernière intervention. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidée au cours de ces deux mandats mes collègues, j'en vois de nombreux avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, quels que soient les groupes politiques, et je m'en félicite le personnel des groupes, mes collaborateurs, mais aussi tous les fonctionnaires de l'Assemblée, quels qu'ils soient, visibles ou invisibles, nos interprètes, mais aussi tous ceux qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions, qu'on ne voit pas et qui pourtant sont là. Un grand merci à tous et à toutes, je continuerai de suivre avec intérêt et attention le travail du Parlement européen, parce que ce n'est pas un lieu inutile, comme veulent nous le faire croire beaucoup de nos concitoyens, à cause de certains discours.